Wenn man die Diskussionen hier hört, dann kann man nicht glauben, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Griechenland, in Frankreich, in Italien, in Spanien also in den Staaten, die angeblich nicht davon profitieren uneingeschränkt für den Euro ist. Der Euro ist ein Erfolg, trotz der Ungleichgewichte.

Deshalb müssen wir über die Grundstruktur nachdenken. Die Schwächen und Geburtsfehler der Währungsunion liegen auf dem Tisch, und trotz kräftiger Konjunkturerholung bleiben sie. Ich muss in dem Fall Professor Starbatty Recht geben Aus deutscher Sicht ist der Euro unterbewertet bzw. Deutschland ist im Euro unterbewertet. Deshalb exportieren wir Wohlstand. Die Exportüberschüsse zeigen sich in den Notenbankverpflichtungen auf der anderen Seite. Die Notenbankverpflichtungen Deutschlands betragen Ende Mai 956 Milliarden Euro, die Guthaben von Italien, Frankreich und Spanien addiert 964 Milliarden Euro. Wer das vergisst, verschweigt die Wahrheit. Und wenn wir heute einen Europäischen Währungsfonds gründen wollen, dann muss er in nationaler Verantwortung bleiben. Denn dort, wo die Steuern herkommen, muss auch die Haftung bleiben. Ich glaube, wenn der Währungskommissar zusätzlich Durchgriffsrechte wie die Wettbewerbskommissarin bekommt, dann können wir auch endlich die Durchsetzung der Regeln verbessern.